einn af þeim lærdómum sem lesa á um í þessari siðferðisskýrslu er að það stendur mjög lítið eftir af þeirri meintu samfélagslegu ábyrgð sem bankarnir sýndu það er samfélagslega ábyrgðin fólst í sjálfsstyrkjum til einstakra góðgerðarfélaga íþróttafélaga menningarstarfsemi en samfélagslega ábyrgðin beindist ekki að samfélaginu sjálfu og það er hluti af þeim vanda sem nú er við að etja hins vegar held ég að siðareglur

heldur snúast þær um að um þær fari fram umræða og það er til dæmis eitt af því sem ég held að megi ræða af því að í skýrslunni kemur líka fram að bankarnir voru mjög öflugir við að styrkja nemendur fyrir framhaldsskólana styrkjunum fylgdi því þá jafnan að til dæmis samhliða miðasölu á böll sætu fulltrúar bankana og seldu nemendum kreditkort er þá ekki ástæða til að framhaldsskólarnir og þá er ég að vísa í nemendur kennara og skólameistara ræði þetta ég er ekki viss um að það sé endilega hæstvirtur menntamálaráðherra á hverjum tíma eða þingið sem eigi að setja einhverjar reglur heldur er mikilvægt að skólarnir ræði þetta taki þetta til umræðu og setji sér reglur þó að reglunum sé ekki fylgt skapa þær ákveðin viðmið og um þær þarf að fara fram umræða að því leyti er ég ekki sammála háttvirtum þingmanni ég tel að reglur geti skipt máli ef undan fylgir umræða hvað varðar hagsmunaárekstrana liggur það alveg fyrir og ég hef velt því fyrir mér þurfum við að gera skýrari skil milli háskólasamfélags annars vegar og hins vegar stjórnsýslunnar